Die Studien, die hier seit Jahren durch das Europäische Parlament verwendet werden, sind methodisch teils fragwürdig. Sie werfen postkommunistische Länder, die noch eine niedrige Ungleichheit und ein hohes Wachstum haben, mit westlichen Staaten in einen Topf.

In meinem Land geraten in vielen Städten die Immobilienpreise außer Kontrolle, weil die EU Binnenmigration sehr hoch ist und Mario Draghi mit seiner Geldpolitik Blasen an den Immobilienmärkten erzeugt. So geraten Millionen von Haushalten unter Druck das ist unfair. Es gibt weitere Blasen z.

Soll man Aktienbesitzer für Draghis Geldpolitik bestrafen? Das wäre nicht fair, weil diese Ungleichheit politisch verursacht ist. Die Politik dieses Hauses trägt oft dazu bei, wenn vielleicht auch ungewollt, die Ungleichheit zu verschärfen.